Podporila som správu a chcem poďakovať Komisii, ktorá v rámci novej stratégie navrhuje preformulovanie viacerých pojmov a predkladá celý rad konkrétnych opatrení zameraných na ďalšie posilnenie vplyvu politik v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. Popri všetkých výhodách, ktoré sociálna zodpovednosť podnikov prináša, je nutné hovoriť aj o nedostatkoch, ku ktorým dochádza pri uplatňovaní zodpovedného podnikania. Často sa stáva, že najvyšší manažment nechápe alebo nemá dostatočné znalosti z tejto oblasti, a tým sa bráni implementácii sociálnej zodpovednosti podniku do stratégie podniku. Nezanedbateľným problémom sociálnej zodpovednosti podnikov je aj dlhý časový horizont návratnosti tejto politiky a jeho ťažká merateľnosť. Za významnú súčasť predkladanej správy preto považujem to, že v rámci navrhovaných opatrení sa predkladatelia zasadzujú za to, aby sa na európskej úrovni zaviedlo uznávanie sociálnej zodpovednosti podnikov.